Z przyjemnością zauważam, że w sprawozdaniu nie ma nic o walce z globalnym ociepleniem widocznie twórcy wiedzą, że było to oszustwo mówi się tylko o walce ze zmianami klimatu. Ale my nie zapomnimy, ile pieniędzy zostało wydane na walkę z globalnym ociepleniem. Na szczęście, wbrew Zielonym, nie udało się powstrzymać emisji dwutlenku węgla.

I dlatego, jeżeli ten węgiel znowuż wróci do atmosfery, to nic strasznego się nie stanie. Natomiast jest to absolutnie społecznie niesprawiedliwe, że Polska, a konkretnie Śląsk i Zagłębie ponoszą koszty tej szalonej obecnie walki ze zmianami klimatu, jak mówił mój poprzednik.